Wir haben eine Fülle von Vorschlägen bekommen, wie wir gemeinsam den Tourismus europaweit konkurrenzfähig halten können. Ein wichtiger Teil ist der Ausbau des Qualitätstourismus. Hier sollten wir einige Prioritäten setzen, damit wir diesen Qualitätstourismus ausbauen.

Wir müssen Barrieren abbauen, damit wir neue Märkte erschließen, z.

über die erleichterte Ausstellung von Touristenvisa. Wir müssen dazu übergehen, dass die Hotelklassifizierungssysteme schrittweise harmonisiert werden. Wir müssen vor allem aber auch schauen, dass Schulferien besser koordiniert werden, um Staus zu vermeiden und die Betriebe besser auszulasten.